ég vil þakka þessa umræðu um efnahagsmál og get hér sagt í upphafi ræðu minnar að þetta er í fyrsta sinn frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum á íslandi að hún viðurkennir þó í ræðu að eitthvað sé að og við eitthvað sé að glíma vandi síðustu mánaða og missira hefur verið sá að vandinn hefur ekki verið viðurkenndur af hálfu hvorki forsætisráðherra eða utanríkisráðherra og eins og hér var greint frá talaði hæstvirts utanríkisráðherra úr einum af sínum eilífu ferðalögum frá betlehem og sagði að hér væri engin kreppa en segir þó hér að það kreppi að þannig að það er virðingarvottur að forustumenn ríkisstjórnarinnar eru að viðurkenna það í fyrsta sinn að hér sé við töluvert mikinn vanda að glíma ég verð að segja fyrir mig að mér finnst hæstvirtur forsætisráðherra svona eins og góður veðurfræðingur hann lýsir ástandi síðustu ára og áratuga ég tek undir allt það hér var búið að byggja upp gríðarlega sterkt samfélag á íslandi eitt framsæknasta samfélag á heimsvísu þar sem íslendingar fengu gnægð nýrra tækifæra á svo mörgum sviðum það var ekki bara í kringum álver og stóriðju það var á svo mörgum sviðum ég tek því undir þá lýsingu en ég verð að segja hér í upphafi máls míns það komu hér engar tillögur fram hjá hvorugum forustumanni ríkisstjórnarinnar hvernig þeir ætla að takast á við þann gríðarlega vanda sem nú blasir við samfélaginu það var minnst á handboltamennina silfurdrengina okkar og öll vorum við þá í silfurskapi og stolt af því að vera íslendingar hvað sögðu þeir sterkasta aðferðin í þeirra leik var vörn og markvarsla ef vörnin og markvarslan eru í lagi þá er sigursæld í hönd þá njóta stórskytturnar sín þetta var mikill árangur sannleikurinn er sá að það hefur engin vörn og engin markvarsla verið frá því að núverandi ríkisstjórn tók við völdum hún tók við mjög góðu búi að vísu töluverðri þenslu sem við bentum strax á framsóknarmenn að væri brýnt að stíga strax á hemla og takast á við þá þenslu síðan kom þessi heimskreppa sem nú hefur geisað í haust og við hér í stjórnarandstöðunni töluðum strax um það eins og svo margir aðrir að nú væri brýnt að stíga á stokk og haust á við verkefnin ég lýsi því fullri ábyrgð á hendur sjálfstæðisflokksins í þessu máli sjálfstæðisflokkurinn ber fulla ábyrgð á hvernig efnahagur íslendinga er að fara um þessar mundir ég þekki ekki sjálfstæðisflokkinn fyrir þann sjálfstæðisflokk sem ég vann með þá þorði hann að takast á við málefni nú minnir sjálfstæðisflokkurinn mig á risa sem er á flótta risa sem hefur kastað frá sér bæði vopnum sínum og klæðum og er kominn með merarhjarta í hvaða máli sem er það er hvergi tekist á við þau stórkostlegu verkefni sem blasa við til þess að bjarga hag heimilanna sjá til þess að atvinnulífið geti haldið áfram að efla sig það er ekkert gert það er aðgerðaleysi sem hefur einkennt þessa ríkisstjórn farið þið bara hæstvirtur forustumenn ríkisstjórnarinnar og spyrjið þið fólkið á götunni það mun segja þetta sama það hefur misst alla trú á þessari forustu þið hafið kannski smásjens enn en það verður ekki í langan tíma sem þessi ríkisstjórn nýtur nokkurs trausts því að hún hefur brugðist hvað þýðir nú fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að koma hér og segja að lífskjörin séu jafngóð og þau voru fyrir tveimur árum ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að fara og spyrja fólkið sem er að tapa vinnunni hann segir því að setja traust sitt á netið nú geti það bara sett traust sitt á netið sagði hann í ræðu sinni hér áðan hvers lags tal er þetta af hálfu hæstvirts forsætisráðherra við erfiðar aðstæður á íslandi ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að spyrja líka fólkið sem á allar skuldirnar og átti bjartsýnina og trúði á framtíðina ég bið hann að spyrja fólkið sem er að fá mánaðarreikningana sína um skuldir og þær stíga og hækka og okurvextina sem eru í gangi sem eru að sliga fólk og fyrirtæki það er ekki hægt að tala svona til þessa fólks þetta fólk spyr eftir úrræðum og aftur úrræðum það spyr eftir forustu í íslensku samfélagi svo segir hæstvirtur forsætisráðherra að við séum bara að gagnrýna það sé ekkert mark takandi á stjórnarandstöðunni bíddu við er það bara stjórnarandstaðan hér kom fréttablaðið út í vikunni neyðarkall frá así vegna óðaverðbólgu ekki hefur tekist að verja kaupmátt og óðaverðbólga geisar með leyfi forseta les ég þetta hér upp ekkert raunverulegt samráð er haft það er ekki bara verkalýðshreyfingin sem skynjar að það hafi orðið kaupmáttarrýrnun um sex prósent á einu ári fyrir utan það að margir félagar así og verkalýðshreyfingarinnar á vinnumarkaði sem skulda mikið og verða fyrir miklum áföllum fjórtán hundruð manns hefur verið sagt upp störfum í hópuppsögnum það hangir yfir fólki í fyrirtækjunum áhyggjur um að það sé verið að segja því upp í vinnunni þannig að þetta eru alvörutímar mér leiðist að þurfa að tala svona við upphaf þings mér þykir vænt um þessa blessaða ráðherra sem sitja hér á bekkjunum ég trúði því að þetta fólk hefði þrek og skilning til þess að taka á fyrir hönd íslenskrar þjóðar það eru ekki bara verkalýðshreyfingin og stjórnarandstaðan sem gagnrýna þetta fólk sem stjórnar landinu í dag það gerir atvinnulífið af meiri krafti en nokkru sinni fyrr og spyr eftir úrræðum það gerir bankakerfið sem vill auðvitað ná stöðu til þess að hjálpa fólki og fyrirtækjum til þess að það sé hægt að halda áfram að halda hér uppi góðum lífskjörum en það gerist ekkert hæstvirtur forsætisráðherra það verður ekkert úr neinum markmiðum hér koma engin fyrirheit um nýjan tíma ég sé það til dæmis að þjóðlönd um alla veröld eru að bregðast við þau gera sér grein fyrir því alveg eins og með fellibylinn gústav bandaríkjamenn fóru á fulla ferð til þess að verja sitt fólk bjarga sínum eignum draga úr skaðanum um allan heim eru löndin að bregðast við því með því að ráðast í aðgerðir til þess að takast á við efnahagsvandann hvað voru þeir að gera núna í ástralíu og nýja sjálandi þeir voru að lækka vexti þeir voru að lækka vexti til að bjarga sínu fólki og sínum fyrirtækjum þetta gerðu bandaríkjamenn fyrir ári síðan til þess að búa sig undir kreppuna eða draga úr kreppuáhrifunum til þess að vísa henni frá við framsóknarmenn höfum hvað eftir annað hér í þinginu og tvisvar með formlegum hætti lagt fram efnahagstillögur sem séu mjög brýnar við þessar aðstæður það er að efla gjaldeyrisforða seðlabankans það var beðið um fimm hundruð milljarða hér í vor og talið brýnt nú segir hæstvirtur forsætisráðherra

þetta voru nýjar fréttir því að hægt fjármálaráðherra lýsti því yfir við erlenda fréttamenn fyrr í sumar að ríkisstjórnin væri hætt við að taka lánið

það er mjög mikilvægt að styrkja gjaldeyrisforða seðlabankans það gerðum við tvö þúsund og sex og það er mikilvægt núna til þess að skapa og styrkja krónuna íslenska krónan hefur fallið um fjörutíu prósent frá áramótum eða hátt í það hæstvirtur forsætisráðherra sagði í fyrrahaust

og þetta er ein mesta kjaraskerðing sem íslendingar hafa fengið á einu ári sem stafar af falli krónunnar og veldur íslensku atvinnulífi meiri erfiðleikum en hér hefur verið rætt um og reynir á íslendingana skuldugu því að þetta þýðir óðaverðbólgu sem hækka skuldirnar við framsóknarmenn höfum sagt og það eru þjóðirnar að gera um allan heim það verður að lækka stýrivexti seðlabankans strax það er ekkert grín það lifir ekkert atvinnulíf það stendur enginn íslendingur undir þeim skuldum með okurvöxtum sem eru einstakir á heimsvísu í landi sem á gnægð tækifæra og eins og forseti íslands sagði hér við innsetninguna að ef íslendingar væru vel undir það búnir að takast á við þennan vanda með mannlegum hætti til þess að draga úr því að þessi vandi skelli á fólkinu sem síst skyldi þess vegna ber að lækka stýrivexti seðlabankans strax bankakerfið segir við getum ekki farið í gang fyrr en búið er að lækka stýrivexti seðlabankans hér fara ekki hjólin að snúast fyrr þess vegna þarf samráð við höfum hvað eftir annað hæstvirtur forsætisráðherra bent á þjóðarsátt samráð við atvinnulífið bankakerfið bændasamtökin bændurnir eru líka í sínum rekstri í vaxandi vanda eins og allir aðrir þannig að við höfum margbent á þetta úrræði sem hefur reynst vel við erum núna í umhverfi á íslandi sem var fyrir tuttugu þrjátíu árum daglegur viðburður og skerti fyrst og fremst kjör alþýðunnar á íslandi meira en annarra þess vegna ber ríkisstjórnin fulla ábyrgð á þessu ástandi öllu við höfum talað fyrir því að við þessar aðstæður þurfi að greiða jafnvel verðbólguna niður minnka álögur á bensín og olíu sem eru líka að sliga heimilin því að margir sækja vinnu langt um veg að heiman og

spurningin við þessar aðstæður til þess að auka hagvöxtinn allt snýst þetta um að það verði hagvöxtur á íslandi og þess vegna teljum við að ríkið og sveitarfélögin séu við þessar aðstæður í allt öðru veðri og verði þess vegna að taka á núna með öðrum hætti ríkið og sveitarfélögin geta vikið af markaðnum þegar allt er í blóma og sólskini en núna þegar lægðin kemur eru hærri skyldur og meiri á ríki og sveitarfélögum að fara í framkvæmdir vegaframkvæmdir stórar framkvæmdir að takast á við þau stóru verkefni sem hafa verið í undirbúningi lengi eins og álverin á bakka og húsavík þar sem hefur verið slegið á framréttar hendur þar sem samfylkingin leikur marga leiki eins og hún sé í þremur liðum einn hluti hennar berst gegn helguvík annar hluti hendur leggur þröskulda og tefur fyrir húsavík þannig að leikrit samfylkingarinnar er dæmalaust hvað þetta mikilvæga mál varðar svo er það auðvitað haugalygi að það sé búið að sökkva íslandi ég fór bara um landið núna einn hring og ísland hefur aldrei verið fegurra fjöllin standa enn uppi ég sá tvö álver áður en ég fór úr reykjavík í straumsvík og hvalfirði svo eitt á reyðarfirði þetta eru nú öll ósköpin sem alltaf er verið að tala um þá skal ég segja ykkur að íslendingar vissu fyrir þúsund árum að við ættum hið fagra ísland samfylkingin fann það upp en við skulum gá að því að ef við ekki verjum kaupmáttinn verjum atvinnulífið er lögmálið það sama og var á hvítárbakka það er ekki fallegt nema það veiðist vel við verðum að halda uppi lífskjörum íslendinga til þess að fólkið okkar flytji ekki úr landi það fluttu þúsundir íslendinga heim á góðæristímanum síðustu árin þess vegna er skylda okkar stór að halda uppi atvinnu og góðum lífskjörum við framsóknarmenn höfum alltaf lagt áherslu á gróandi þjóðlíf á öllum sviðum á jafnvægi í þjóðarbúskapnum af hógværð og festu skal sækja fram og það ber að gera núna við þessar aðstæður ég hef boðið hæstvirtur forsætisráðherra upp á þjóðstjórn sem gæti verið mikilvæg við þessar aðstæður upp á þjóðarsátt sem er skylda hans að tala við verkalýðshreyfinguna tala við atvinnulífið tala við bankakerfið eiga samráð við seðlabankann og leysa seðlabankann úr fjötrum hans með lagabreytingu ef hann fellst ekki á það með góðu því